Stoją w zgodzie z zasadami, na których opiera się Unia Europejska, a także realizują jej cele gospodarcze w różnych regionach świata. Aktywność ta nakierowana jest na uzyskanie trwałego wzrostu gospodarczego u wszystkich partnerów, a służy transferowi technologii, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, rozwojowi różnych dziedzin gospodarki oraz konkurencyjności. Tak pojmowana polityka, jak również wyraźnie określony cel pogłębiania integracji regionalnej, nie budzą wątpliwości. Również zgłaszane przez część posłów postulaty wzrostu znaczenia sektora prywatnego i jego udziału w wymianie handlowej ukierunkowują na pobudzenie gospodarek tych krajów. Niestety, wadliwe określenie grupy beneficjentów pomocy w sprawozdaniu pani poseł Saïfi spowoduje, że jego wymiar obejmie nie tylko kraje biedne, lecz także szereg państw będących bezpośrednimi konkurentami handlowymi Unii, jak przykładowo Rosja, Indie, Brazylia, czy Chiny.